To všechno zavání nekoncepčností a z mého pohledu jde dnes o formálnost. Navíc místo toho, abychom principiálním postupem usilovali o novou smlouvu o vztazích s Ruskem, které označujeme za důležitého partnera, notoricky opakujeme proklamace a požadavky, které očividně nemají naději na řešení.

Příkladem je pokrok v dohodách o plánu na zmírnění a nakonec snad i odstranění vzájemného vízového režimu s Ruskem. Místo toho kritizujeme třeba postoje Ruska ke kauze dovozu zeleniny z EU.

Při hledání zdroje smrtící bakterie se bez nesporných důkazů vzájemně obviňujeme, omezujeme dovozy a vývozy komodit, vymáháme kompenzace.